Oft haben wir die ganze Liste berücksichtigen können das war auch heute der Fall denn es gehört zu den Vorrechten der Abgeordneten, dass sie sich äußern können, und dazu haben sie immer am Montagabend Gelegenheit. Deswegen danke ich Ihnen auch vielmals für das, was Sie uns mitteilen.